herra forseti þessar ásakanir um að þingmenn eða ráðherra séu að fara með vísvitandi ósannindi eru auðvitað mjög hvimleiðar þó þær séu jafnframt mjög alvarlegar ásakanir það er seðlabankinn sem tekur hina formlegu ákvörðun þannig er okkar stjórnkerfi en þetta er byggt á vinnu sem fyrir liggur í samstarfi okkar og alþjóðagjaldeyrissjóðsins og við munum á morgun ganga frá þessu bréfi til alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem síðan verður birt ég skil það

fyrir formönnum stjórnarflokkanna en ríkisstjórnin tekur auðvitað alla ábyrgð á þessari samningsgerð hún gerir það hún er umboðslaus hefur þú meira umboð háttvirtur þingmaður nei en þið hafið glatað trausti þjóðarinnar